We zijn zeer ambitieus wanneer het gaat over internationale handel en wij moeten dat ook zijn. Ik kom uit de regio Vlaanderen, een kleine regio maar een zeer ambitieuze regio, een zeer open regio, zelfbewust ook.

Er worden goederen gedumpt op onze Europese markt waarvan de prijs kunstmatig laag is, goederen ook die van slechte kwaliteit zijn soms. En draagvlak voor die internationale handel kan er alleen maar zijn als wij ervoor zorgen dat we maatregelen hebben om ook dat effectief aan te pakken, zodat die handel eerlijk en correct verloopt. En dan heb je instrumenten nodig die ervoor zorgen dat die eerlijke handel wordt beschermd en dat je een gelijk speelveld hebt. Precies dat leggen wij hier vandaag op tafel die eerlijke regels, die ervoor zorgen dat die eerlijke Europese concurrentie kan spelen in Europa en wereldwijd.